Ich möchte mich nur mit einem Appell an den Kollegen Swoboda richten. One of Us wurde aus der Mitte unserer Fraktion, darunter von vier stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, führend mitinitiiert. Es war das erste erfolgreiche europäische Bürgerbegehren.